virðulegi forseti ég tek undir það með háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni að skilvirk utanríkisstefna verður ekki til nema menn hætti sér út fyrir landsteinana ég það var ekki það sem ég var að fjalla um ég var hins vegar að tala um þetta steinrunna sjónarmið þessa steinrunnu hugmyndafræði gömlu sem varð til og mótaðist á sextándu öld um það að vera með sendimenn í erlendum ríkjum með þeim hætti sem gert er og þróast hefur sem ég tel ekki vera skilvirka utanríkisþjónustu að sjálfsögðu er spurningin um það að menn mæti þangað sem þarf að mæta

það er það sem ég er að tala um sendiráðavæðinguna þar sem menn hafa ekki verið að byggja upp skilvirka utanríkisþjónustu heldur verið að koma upp hlutum sem þjóna að mínu viti öðrum hagsmunum heldur en þeim varðandi framboð til öryggisráðsins þá var ég að lýsa sjónarmiðum mínum eins og þau hafa verið

haft önnur sjónarmið það er alveg nákvæmlega sama þegar þetta liggur fyrir og við erum að nálgast endapunktinn í þessu kapphlaupi og íslensk stjórnvöld hafa lagt sem sagt mikla áherslu á það þá að sjálfsögðu eigum við að leggja áherslu á að styðja við þau sjónarmið þó við höfum á einhverjum tímum talið að við ættum að gera aðra hluti eitt atriði sem ég vil leyfa mér að nefna til viðbótar

en það eru samtökin polisario í vestur sahara sem ég tel að við íslendingar eigum að lýsa yfir stuðningi við